Sonst kommen wieder vor allem nur die Frauen und Kinder, die Betroffenen, aus diesem Teufelskreis aus sozialer Armut und Kriminalität nicht heraus.